virðulegi forseti ég bókstaflega brann í skinninu að taka þátt í þessum áhugaverðu umræðum sem fram fóru hér um málið á undan þessu en ég náði að sitja á mér enda tifar klukkan okkar hér og fer að líða að kvöldverði hjá

ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um stofnun hofsjökulsþjóðgarðs ásamt þeirri sem hér stendur eru meðflutningsmenn þau ólína þorvarðardóttir þuríður backman róbert marshall atli gíslason sigríður ingibjörg ingadóttir birgitta jónsdóttir álfheiður ingadóttir skúli helgason og þór saari hún hljóðar svo alþingi ályktar að fela umhverfisráðherra að vinna að því í samvinnu við skipulagsyfirvöld og hugsanlega rétthafa að stofna hofsjökulsþjóðgarð sem hafi innan sinna marka hofsjökul og aðliggjandi svæði umhverfisráðherra kynni alþingi stöðu málsins fyrir lok vorþings tvö þúsund og tólf og stefnt verði að formlegri stofnun þjóðgarðsins árið tvö þúsund og þrettán í greinargerð er sagt frá því að þeirri hugmynd hafi oft verið hreyft á síðari árum að vernda beri náttúru miðhálendis íslands með því að lýsa það þjóðgarð í heild sinni eða að stórum hluta um miðhálendið fór fram mikil umræða á tíunda áratug liðinnar aldar og tengdist hún meðal annars vinnu að skipulagi á svæðinu á árinu nítján hundruð níutíu og átta flutti hjörleifur guttormsson þingsályktunartillögu sem kvað á um stofnun fjögurra þjóðgarða á miðhálendinu sem hefðu innan sinna marka helstu jökla miðhálendisins og aðliggjandi landsvæði það er hofsjökuls langjökuls mýrdalsjökuls og vatnajökulsþjóðgarða tillagan var endurflutt á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi og leiddi til ályktunar alþingis þann tíunda mars nítján hundruð níutíu og níu um vatnajökulsþjóðgarð með henni var umhverfisráðherra falið að kanna möguleika á stofnun vatnajökulsþjóðgarðs eftir umfangsmikla og vandaða vinnu tóku gildi fyrsta

ekki þarf að fara mörgum orðum um það hversu stórt og mikilvægt skref þetta var eftir svo margra ára vinnu en nú er brýnt að halda verkinu áfram og sjá verða að veruleika hofsjökulsþjóðgarð sem hefði innan sinna marka hofsjökul og aðliggjandi landsvæði sem sum hver eru þegar friðlýst eða á náttúruminjaskrá þar ber meðal annars að nefna þjórsárver kerlingarfjöll

en við bætist önnur aðliggjandi svæði eftir því sem samkomulag tekst um þannig að úr verði sem stærst samfelld náttúrufarsleg heild í því sambandi verði meðal annars horft til austari jökulsár og vestari jökulsár sem hluta af þjóðgarðinum við vinnu að málinu verði ekki síst tekið mið af þeim svæðum umhverfis jökulinn sem þegar eru ákvörðuð sem þjóðlenda hofsjökull er eins og allir vita þriðji stærsti jökull landsins tæpir eitt þúsund ferkílómetrar að flatarmáli og í honum er risastór ísfyllt askja tillagan felur í sér að hofsjökull myndi eins konar kjarna væntanlegs þjóðgarðs sem tengist náttúruverndarsvæðum og öðrum verndarsvæðum sem yrðu hluti hans brýnt er að fólk á þeim svæðum sem liggja að þessum hluta miðhálendisins líti á stofnun þjóðgarðsins sem jákvæða aðgerð komi að undirbúningi hennar og eigi hlutdeild í ferlinu en að öðru leyti er hér um mál að ræða sem snertir þjóðina í heild það ber að leggja áherslu á nána samvinnu stjórnvalda við heimafólk hlutaðeigandi skipulagsyfirvöld og hugsanlega rétthafa við undirbúning málsins einnig er nauðsynlegt að tryggja samfellu og samvinnu um stjórnun og eftirlit með þjóðgarðinum sem hluta af náttúruverndarsvæðum miðhálendisins miðhálendi íslands er einstakt með jöklum sínum og stórum svæðum sem þeir hafa haft á mótandi áhrif svo og auðvitað jökulánum sem frá þeim renna samspil jarðelds og íss er stórbrotið og uppspretta gífurlegra náttúruhamfara sem skollið geta á þá minnst varir þessar fágætu aðstæður auka mjög á aðdráttarafl landsins og miðhálendisins sérstaklega við þetta bætast auðnir og ósnortin víðerni sem flest er að finna í grennd jöklanna þessa gersemi ber íslendingum að varðveita og vernda bæði sjálfra sín vegna sem og í alþjóðaþágu það verður best gert með hyggilegu verndarskipulagi með tilkomu hofsjökulsþjóðgarðs væri tekið mikilvægt skref í náttúruvernd á íslandi hofsjökli og umhverfi hans væri lyft á þann stall sem þau verðskulda og aðdráttarafl og gildi óbyggðanna yrði tryggt fyrir þjóð sem vill vera framarlega í umhverfismálum samhliða því að byggja upp sjálfbæra ferðaþjónustu til framtíðar er mikið í húfi að vernda náttúru landsins ekki síst jarðsögulegar minjar víðerni landslag og jökla hálendisins það er ekki eftir neinu að bíða í þessum efnum enda senn liðinn hálfur annar áratugur frá því að hugmyndin að stofnun hofsjökulsþjóðgarðs kom fyrst fram í lokin vil ég bara nefna það herra forseti hversu ánægjulegt það er hversu margir þingmenn eru á þessu máli úr ólíkum áttum

þingmönnum á svona mál enn fleiri hafa lýst við það stuðningi von mín er að græni liturinn nái áfram að byggja sig upp hér innan þessara veggja í þessum efnum að þeim orðum sögðum legg ég til að þessu máli verði vísað til umhverfis og samgöngunefndar